Cosa ha fatto l'Europa per aiutare l'Italia?

Cosa hanno fatto Malta, la Spagna e la Francia?

Anzi, la Francia ha scatenato la guerra in Libia per il petrolio e ha lasciato all'Italia ondate di immigrati. Il Presidente Macron e i bulletti francesi, che oggi accusano il ministro Salvini e gli italiani di essere responsabili e vomitevoli, si devono vergognare e chiedere scusa.

La pazienza degli italiani è finita, finita! Il Ministro Salvini e il nuovo governo fermeranno il business dell'immigrazione clandestina. Noi chiuderemo i porti e difenderemo gli interessi degli italiani, non quelli di qualche petroliere francese o di qualche miliardario che finanzia le navi ONG per portare i clandestini in Italia. L'Europa ha due possibilità davanti a sé dare una mano all'Italia e difendere le frontiere esterne o continuare con la solita politica ipocrita di Macron e di questo Parlamento europeo e di questa Commissione. Il tempo è quasi finito. Se l'Europa esiste davvero, batta un colpo ora, immediatamente, altrimenti taccia per sempre.